Señora Presidenta, nos hemos reunido aquí por primera vez en la historia del euro para hablar de la situación financiera de un puñado de países. Subrayo países porque la Presidencia española ha hablado como si hablase del espacio exterior y el Comisario Almunia se ha referido solo a Grecia. Me gustaría saber si en su despedida el Comisario sigue manteniendo que los problemas de España y Portugal son similares a los de Grecia y qué haría en ese caso. Pero nos hemos reunido para hablar de estas finanzas porque las finanzas de pocos pueden arruinar la credibilidad de la moneda de todos y pueden abrir la puerta a una Europa a dos velocidades ─brecha que se podría ampliar cuando se ponga en marcha la estrategia de salidas a la que se ha referido la Presidencia española─, porque nos podríamos encontrar con que los países más retrasados tuviesen que enfrentarse a dificultades monetarias, a políticas monetarias más duras y, sobre todo, tuviesen que destinar mucho más dinero a pagar deudas y mucho menos dinero a crear empleo. Créanme, señores, que, sin empleo, sin una economía sostenible, será imposible equilibrar las finanzas.